Romeva por este informe que, efectivamente, pone el acento en la necesidad de la protección del atún.

Creo que el atún rojo, con el que llevamos trabajando ya muchos años desde esta Cámara para, efectivamente, evitar su desaparición, es todo un símbolo, ¿no? Es un símbolo que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en la Unión Europea, con lo que nos está ocurriendo a todos los europeos y europeas.

Cuando el mercado no se regula, se lleva por delante el empleo y las especies y el medio natural. Éste es un principio que, desgraciadamente, tenemos que sufrir. Lo tienen que sufrir los trabajadores y también las especies y el conjunto del planeta, el cambio climático.

Por eso es muy importante este informe, con el concurso de la Comisión y del Consejo.

Para que, efectivamente, de una vez por todas, se ponga freno a unas técnicas industriales, unas técnicas depredadoras que no tienen en cuenta la necesidad de sostener, de mantener el medio natural y las especies. Y no pueden pagar justos por pecadores.